flutningsmenn ásamt mér eru háttvirtir þingmenn jón bjarnason kolbrún halldórsdóttir þuríður backman og ögmundur jónasson þetta er nítjándi mál þessa þings tillögugreinin er á þá leið að alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta gera vandað óháð og gagnsætt þjóðhagslegt mat á arðsemi og heildaráhrifum þess á efnahagslegan stöðugleika og framvindu íslensks þjóðarbúskapar að ráðist verði í frekari stóriðju og virkjanafjárfestingar leitað verði til hóps sérfræðinga jafnt innlendra sem erlendra með breiðan faglegan bakgrunn til að stýra verkefninu og leiðbeiningar efnahags og framfarastofnunarinnar hafðar til hliðsjónar einnig verði haft samráð við efnahags og viðskiptanefnd alþingis um tilhögun verksins tillögugreinin gerir loks ráð fyrir því að niðurstöður vinnunnar verði lagðar fyrir alþingi í formi skýrslu og komi þar til umræðu eins og tillaga þessi í raun ber með sér þá er það svo ótrúlegt sem það er að engin eiginleg þjóðhagsleg greining hefur farið fram á áhrifum stóriðju og virkjanafjárfestinga fyrir heildarhagsmuni íslenska þjóðarbúsins stjórnvöld sjálf hafa lagt lauslegt mat á líkleg hagvaxtaráhrif einstakra framkvæmda og þá oftast borið þau saman við þann tilbúna eða fræðilega valkost að ekkert annað gerðist eða kæmi í staðinn þetta er auðvitað þeim mun undarlegra þar sem öllum er nú ljóst að minnsta kosti nú í ljósi fenginnar og dýrkeyptrar reynslu frá árunum tvö þúsund og tvö til tvö þúsund og sex að svona risaframkvæmdir með tilheyrandi innstreymi fjármagns og væntingaáhrifum hafa geysileg ruðningsáhrif í för með sér í efnahags og atvinnulífinu það er algerlega

við sem hreinni viðbót án þess að reikna með neinum frádráttarliðum á móti vegna fórnarkostnaðar annars atvinnulífs aukinnar verðbólgu og meiri óstöðugleika og svo framvegis að slíkir útreikningar eru byggðir á sandi nú er það þannig virðulegi forseti að á undirbúningsstigi eru hvorki meira né minna en að minnsta kosti þrjú risavaxin álvers og virkjanaverkefni í viðbót það er stækkun álversins í straumsvík um framleiðslugetu upp á lítil tvö hundruð áttatíu þúsund tonn úr hundrað áttatíu þúsund tonnum í fjögur hundruð sextíu þúsund tonn það er álver í helguvík eða væntanlega fyrri áfangi að álveri í helguvík upp á tvö hundruð fimmtíu þúsund tonna framleiðslugetu og álver við húsavík af sömu stærð álveri áform eru reyndar uppi eins og hér hefur komið fram í umræðum á alþingi um álgarða og jafn vel lítið álver við þorlákshöfn fyrirtækið norsk hydro hefur kynnt áform sín um að setja sig inn í röðina og að það hafi áhuga á að reisa að minnsta kosti sex hundruð þúsund tonna álver á íslandi fyrirtækið hefur ákveðið að stofna umboðsskrifstofu hér sem á að sjá um fjárfestingar og markaðssetningu þessa norska stórfyrirtækis á íslandi á grænlandi og í kanada fer miklum sögum af vinskap núverandi ráðamanna við álrisana og hversu bóngóðir þeir séu og greiðviknir á allan hátt ekki síst í því að skapa þeim ódýrt orkuverð þessar stóriðjufjárfestingar einar sem ég hér nefni til sögunnar þessi þrjú verkefni eru samtals áætlaðar upp á fjögur hundruð þrjátíu milljarða króna eða nálægt þrjátíu og fimm prósent af áætlaðri landsframleiðslu þessa árs ef við tökum til samanburðar fjárfestingarnar í yfirstandandi stóriðju og virkjanahrinu á austurlandi og á suðvesturlandi þá voru þær upp á um þrjú hundruð milljarða króna og nálægt tuttugu og fimm prósent af vergri landsframleiðslu þetta er sem sagt nærri einum og hálfum sinnum meira sem gæti þá komið inn í hagkerfið á kannski eilítið lengra tímabili fjórum til sjö átta árum í staðinn fyrir fjórum til fimm nú er það svo að efasemdir um arðsemi stóriðjufjárfestinganna sem slíkra svo maður tali nú ekki um efasemdir um þjóðhagslega arðsemi þessa þegar þjóðarbúið í heild er skoðað fara mjög vaxandi arðsemi verkefnanna sem slíkra er náttúrulega fyrst og fremst háð því að viðunandi orkuverð fáist

landsvirkjun veitir ekki upplýsingar í reikningum sínum um ávöxtun eigin fjár eigenda sinna og burðast þeir við að halda orkuverðinu leyndu eins og kunnugt er á þetta benda erlendar sérfræðistofnanir og matsstofnanir að þetta geri mönnum erfitt um vik að leggja mat á það hvort þetta sé skynsamlegt það hefur líka verið á það bent að engin tilraun er gerð til þess að meta umhverfiskostnað eða umhverfislegan fórnarkostnað ekki er gerð tilraun til að áætla hæfilegt endurgjald fyrir að nýtingu náttúruauðlindanna ekkert mat er lagt á áhættuna fyrir hagkerfið og líkur á kostnaðinum sem aðrir aðilar í þjóðarbúskapnum ekki síst fjölskyldurnar í landinu taka á sig vegna meiri líkur á óstöðugleika þá hefur verið sýnt fram á meðal annars af fleiri en einum innlendum greiningaraðilum og á sama er bent í skýrslum alþjóðlegra matsstofnana eins og alþjóðagjaldeyrissjóðsins o e c d er tiltölulega lítill það er sökum þess að innlendir kostnaðarþættir vega ekki þungt þeir eru innan við þriðjungur og jafnvel ekki nema fjórðungur af veltu fyrirtækjanna þegar um er að ræða erlendan eiganda þannig að arðurinn

í stóriðjuuppbyggingunni vegur hins vegar þungt í þjóðarbúskapnum er til dæmis á góðri leið að verða hluti af því sem er að fella lánshæfismat íslands þar með verður það að kostnaði sem aðrir aðilar taka á sig skuldugir aðilar önnur fyrirtæki og heimilin í landinu staðreyndin er sem sagt þessi að það hefur engin tilraun verið gerð til til þess að meta þjóðhagsleg heildaráhrif og þjóðhagslega heildararðsemi þessara fjárfestinga fyrir þjóðarbúið efnahags og framfarastofnunin o e c d hefur í skýrslum sínum um íslenskt efnahagslíf ítrekað bent á nauðsyn þess að reyna að meta á breiðum grunni og með gagnsærri hagkvæmnisgreiningu það sem þeir kalla á enskunni cost benefit framework hvort frekari stóriðju og virkjanaverkefni séu hagkvæm fyrir landið og hvort í þau sé skynsamlegt að ráðast yfir höfuð og í öllu falli hvernig ætti þá að reyna standa að því að tímasetja þau miðað við hagsveifluna og dreifa þeim á langan tíma samhliða þessari tillögu flytjum við þingmenn vinstri hreyfingarinnar græns framboðs tillögu sem við höfum áður gert um um aðgerðir til að endurheimta efnahagslegan stöðugleika þar er gert ráð fyrir því að stöðvaðar verði allar frekari stóriðjuframkvæmdir um nokkurt árabil og hagkerfinu gefinn kostur á að jafna sig og náttúru landsins grið á meðan þannig að það ber að skoða þessar tvær tillögur í samhengi nei ég vísa bara á hina tillöguna sem er búið að mæla fyrir og er komin til nefndar og er á þingskjali númer fjórtán svo ég vitni aðeins áfram virðulegi forseti í skýrslur o e c d því stundum virðist nú sannleikurinn verða að koma að utan það er þá alla vega ekki einhver áróður hér úr vinstri grænum sem þar er á ferðinni þá segja þeir til dæmis að þegar litið sé til meðallangstíma mun tímasetning frekari stórfjárfestinga í ál og orkugeiranum skera úr um einfaldlega skera úr um hvort stöðugleiki næst í efnahagslífinu og segja síðan nú er útlit fyrir að vinna hefjist á nýjum verkefnum áður en jafnvægi í efnahagslífinu á enskunni adjustment sem tekið var að hilla undir náist til fullnustu þeir sem sagt vara við því í skýrslu sinni síðsumars að nú þegar stefni í ef allt fari sem horfi að framkvæmdir hefjist áður en hagkerfið nái að jafna sig það muni leiða til þess að eftirspurn aukist fyrr verðbólguspár munu haldast háar það muni gera stefnumótun í peningamálum erfiðari og erfiðara um vik að tryggja stöðugleika og enn fremur muni aukin eftirspurn hafa í för með sér óhagstæðari fjármagnsjöfnuð það er á mannamáli aukinn viðskiptahalla á nýjan leik gengi krónunnar muni taka að styrkjast og þó þannig dragi úr verðbólgunni tímabundið muni það íþyngja öðrum greinum í atvinnulífinu og svo framvegis þeir o e c d menn fara síðan rækilega yfir það sem þeir hafa fengið upplýsingar um hvað varðar stærðargráðu framkvæmdanna sem eru í pípunum athyglisvert að það hefur kannski ekki áður birst opinberlega betri kortlagning á því fyrir utan það þá sem hefur komið fram í þingmálum og þingræðum okkar vinstri grænna svo undarlegt sem það er að íslensk stjórnvöld hafa til dæmis verið ákaflega feimin við að gangast við því að í undirbúningi væru þessi þrjú stóru verkefni samhliða fyrir eitthvað rúmu ári síðan spurði ég þáverandi forsætisráðherra halldór ásgrímsson að því hvort ríkisstjórnin hefði í hyggju að hleypa þessu öllu af stað samtímis

hver og einn aðilinn telur sig vera í góðri trú að svo fljótt sem hann er tilbúinn með sín plön geti hann sett græna ljósið á og hafið framkvæmdir o e c d bendir á að þetta séu nú engu að síður þannig verkefni að yfirvöldum sé fært að búa svo um hnútana að stjórna því hvort þau fari af stað og þá að minnsta kosti hvenær þar eð þessi verkefni þarfnist samþykkis ríkisstjórnar og stuðnings þings og vegna þess að þjónustufyrirtæki í almenningseign yrðu að veita rafmagni til verkefnanna auðvitað þetta er leyfisbundin starfsemi og það eru opinber fyrirtæki sem mundu selja þeim rafmagnið og þá auðvitað fyrst fremst landsvirkjun þannig að sjálfsögðu er hægt að hafa stjórn á þessu ef pólitískur vilji er til að gera það ég vil svo að lokum frú forseti að leggja áherslu á og styðjast þar við framsetningu efnahags og framfarastofnunarinnar hvað verkefnið er sem þarf að ráðast í og það er með ólíkindum í raun þegar maður veltir því fyrir sér hvað mikið er í húfi að þetta skuli ekki hafa verið gert

arðsemi þess fyrir þjóðarbúið að ráðast í þessari framkvæmdir hafi verið gerð

þeir segja með leyfi forseta hér á einum stað í sinni skýrslu sem ég lét reyndar þýða kafla úr í sumar eða haust því ég sá það hvergi í íslensku máli undarlegt nokkuð að það virðist ekki hafa verið þýddur nema einhver mjög lítill útdráttur úr skýrslunni en þeir segja og vísa í sínar fyrri úttektir þar sem þeir hafa lagt þetta til eins og stungið var upp á í síðustu úttekt ætti að meta frekari aukningu orkufreks iðnaðar á breiðum grunni með gagnsærri hagkvæmnisgreiningu á enskunni cost benefit framework þar sem teknir eru til greina þættir eins og hæfilegt endurgjald fyrir nýtingu náttúruauðlinda umhverfisáhrifin og áhættan og áhrifin á hagkerfið og framvindu þess hingað til hefur slík víðtæk úttekt sem mundi gera mögulegt að meta hvort verkefnin eru hagkvæm fyrir landið og í þau eigi að ráðast ekki verið gerð svo mörg eru þau orð hingað til hefur slík víðtæk úttekt sem mundi gera mögulegt að meta að meta hvort verkefnin eru hagkvæm fyrir landið og í þau eigi að ráðast ekki verið gerð sem sagt efnahags og framfarastofnunin ósköp einfaldlega segir það bara liggur alls ekki fyrir af því það hefur ekki verið kannað hvort það sé skynsamlegt út frá þjóðarhag íslendinga að ráðast í þessi verkefni erum við kannski að fórna meiri hagsmunum fyrir minni erum við að baka okkur meira tjón í öðru atvinnulífi og þróunarmöguleikum á öðrum sviðum öllu öðru útflutnings og samkeppnislífi heldur en það sem nemur ávinningunum af þessum fjárfestingum og munum þá eftir því hversu lítið hlutfallslega nettóarðsemisáhrifin eru fyrir hagkerfið hversu lítill hluti af veltunni í þessum fyrirtækjum enda inni í íslenska hagkerfinu af því að byggt er svo mikið á dýrum erlendum aðföngum og arðurinn til erlendra eigenda rennur aftur úr landi ef við bætum svo við þetta fórnarkostnaðinum gagnvart umhverfinu fer þá ekki dálítið að dökkna dæmið hverjir ætla að koma hér upp horfandi á reynsluna af undangengnum fjórum árum og þeim dýrkeypta herkostnaði sem annað atvinnulíf sem heimilin í landinu urðu að bera og vaxandi erlendra skulda og segja að það sé ekki þörf á því að fara yfir þetta með faglegum og skipulegum hætti ég hefði gaman af að heyra slíkar ræður ef þær verða einhverjar fluttar en ég legg til að lokinni umræðunni að umræðunni verði vísað til annarrar umræðu og efnahags og viðskiptanefndar að ég hygg ég hygg að það sé eðlilegra frú forseti að tillagan gangi þangað heldur en til iðnaðarnefndar